Voorzitter, veel vrouwen in Noord Afrika hoopten dat de opstanden een begin van de verbetering van hun situatie zouden betekenen.

Gedurende de opstand in Noord Afrika hebben de vrouwelijke demonstranten geregeld te maken gekregen met seksuele intimidatie. In Egypte betreft dat zelfs 80 procent van alle vrouwen. In artikel 2 van de nieuwe Egyptische grondwet staat geschreven de Islam is de staatsreligie, de principes van de sharia zijn de bron van de wetgeving.

En we weten allemaal in de Islam is de vrouw minderwaardig aan de man. In de Islam zijn vrouwenonderdrukking en geweld tegen vrouwen aan de orde van de dag.